Já nesouhlasím s tím, že označíme podniky a priori bez toho, že bychom měli důkazy o konkrétních kauzách, že někdo je korupčník, jenom proto, že je podnikatel a že někde podniká.

Pokud konkrétní podnik způsobí trestnou činnost, korupci, ať je samozřejmě postižen, ale prosím, neplatí princip kolektivní viny postavený na ideologii, že kapitalisté a priori korumpují.